Madame la Présidente, Madame la Commissaire, malgré les demandes répétées de l'Union européenne, les États Unis refusent de parvenir à une solution à l'amiable dans le contentieux opposant Airbus à Boeing, et nos agriculteurs, notamment, en font les frais. De nombreux produits tels que le vin, la viande de porc ou encore les produits laitiers sont visés par les mesures américaines. Nous appelons donc la Commission européenne à mettre en place des mesures de soutien pour nos agriculteurs. Je me félicite des mesures annoncées vendredi par le commissaire Hogan pour le secteur viticole.

Enfin, je ne peux m'empêcher de dénoncer le double jeu des États Unis de Donald Trump, qui utilisent l'Organisation mondiale du commerce à leur avantage, au même moment où ils s'acharnent à vouloir l'enterrer en bloquant l'organe d'appel des règlements des différends.